Debemos ser conscientes del valor de este activo, que tanto nos beneficia y que muchas veces se ve atacado por decisiones de carácter nacional. Me uno a lo que ha dicho mi colega el señor Sebastià los agricultores y ganaderos españoles padecen de manera periódica los ataques de los agricultores franceses, de manera periódica y sistemática. La fresa de Huelva, las hortalizas de Almería, el vino de la Mancha o el porcino de Castilla y León ven esos ataques sin que haya respuesta del Gobierno francés ni de la Comisión. También la ausencia de normativa europea contra las prácticas comerciales desleales provoca que cada Estado miembro vaya desarrollando su propia norma, creando diferencias entre países por las mismas transacciones comerciales. La ausencia de una normativa europea en las prácticas comerciales desleales hace que haya una armonización y, por tanto, ataque al mercado